Krompirjeva kmečka juha. Za krompirjevo kmečko juho rabimo krompir, olje, rabimo česen, lovorov list, pa še lahko je kakšna druga začimba, tista je pa po potrebi. Zdaj pa najprej v posodo dam dve do tri žlice olja, kvalitetnega olja, na drobno narezan pet, šest, sedem, čim več glavic česna, to dam v olje, ko je že nekoliko segreto, in počakam, da začne česen dišati. Ko lepo diši, to se pravi, da se je že nekoliko spekel, potem zalijem vodo in medtem, ko bo voda še hladna, lahko ob strani si pripravim na na kocke narezan krompir in dam v to vodo. Potem, čez čas, začne voda vreti, krompir se kuha, česen se lepo zmehča, dodam lovorjev list in čakam tako dolgo, da bo krompir skoraj kuhan. Potem pripravim kislo smetano in to kislo smetano dam v lonec k temu krompirju. Z metlico nekoliko pomešam, da se nekaj tega krompirja, ki se je že bolj skuhal, zmučka, in to da neko gostoto tej juhi. smetana, smetano dodamo po želji. Lahko je tudi več oziroma manj smetane, lahko dodamo tudi žličko vegete, to je zopet po okusu, in nekateri dajo zraven, da napravijo podmet z moke, vendar naši otroci nimajo radi moke v juhi, zato pa raje malo več tistega krompirja stlačim in je zelo dobra kmečka juha. Seveda, ne smemo pozabiti še sol, dodamo lahko tudi malo popra, vse po okusu, in to je to. Dober tek, ko se skuha. No, da pa ne bo samo juha, napravimo tudi palačinke. Za palačinke pa rabimo jajčke, mleko, malo sladkorja, sol pa seveda moko. No, v posebno zaokroženo posodico dam najprej jajčke, ki jih zopet z metlico pomešam ... Potem dodam mleko, vse skupaj še pomešam, nato pa po nekje po želju, po želji, da ne bo pregosto, pa tudi ne preredka masa, dodamo moko. Malo posladkamo, posolimo pa poskusimo, če je v redu okus. To še enkrat že ponovim, jajčka, recimo dve, tri, potem mleko, recimo pol litra, potem moka, nekaj žlic, sol, sladkor. Pripravimo si večjo posodo, v kateri bomo cvrli, delali palačinke. Z zajemalko vlijem to masno, maso, v posodo, v kateri je pa že ogreto olje. Počakam, da se ena stran opeče, potem lepo, s široko kuhalnico obrnem, lahko pa tudi v zraku. V zrak vržem, pa se v zraku obrne. No, seveda paziti moraš, da ne pade na tla pa da preveč okolico ne umažeš. Tako palačinke odlagam na velik krožnik, na koncu pa sledi, da se namažejo ali z marmelado, nekateri imajo radi, če je, so notri, orehi ali pa čokolada. In tako, nekateri pa potem, še bolj tisti pridni, pa palačinke nadenejo z mesnim nadevom, jih zavijejo, jih dajo v opekač in to vse skupaj spečejo. Zdaj, s čim še to zalijejo, če tudi s smetano ali z jajčkami, ali kako je, boljše kuharice že vejo, in tako, da imamo potem še mesne palačinke.